C'est la première fois que le Parlement européen s'exprime sur les relations entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre mer et, en tant que député européen originaire d'un PTOM, j'estime que c'est là une avancée considérable qui mérite d'être soulignée. Dans ce rapport, nous appelons à un renforcement des pouvoirs du Parlement européen mais également à la mise en place, au sein des différentes DG, du référent PTOM permettant que ce dernier soit mieux pris en compte dans des programmes communautaires auxquels ils peuvent participer.